Il ne concerne que Frontex, et nous savons tous que les principaux responsables des morts en Méditerranée sont les États membres.

Non, nous ne réglerons rien et, malheureusement, je vous donne rendez vous au prochain drame.